Herr Präsident! Herr Kommissar! Werte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich war der Ansatz dieses Rahmens ein sehr wichtiger und guter, und wir hätten hier sehr stark auf die Krisensymptome reagieren können und auch etwas an Aufarbeiten von möglichen Ursachen betreiben können. Leider ist das in diesem Bericht nicht in dem Ausmaß enthalten, wie wir uns das gewünscht haben. Denn meine Vorrednerin hat es schon erwähnt es gab hier wirklich unterschiedliche Ansätze. Es gab einerseits den Ansatz, auch so etwas wie gesellschaftliche Verantwortung und langfristiges Denken nicht nur Denken in kurzfristigen Gewinnmargen, in Vorständen, in Aktionärsversammlungen einbringen zu können. Es ging darum, so etwas wie die Frage zu klären Verantwortung ja, aber wem gegenüber?

Oder haben wir nicht die Verpflichtung, hier einen Schritt weiter zu gehen?

Anders wird das nicht gehen. Das gilt auch für die Frauenquote.